Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar le quería felicitar porque es muy importante esta propuesta de la Comisión sobre el paquete de empleo. Es un reto ambicioso y difícil en el contexto de la crisis actual, pero tenemos que conseguir alcanzar el objetivo de la Estrategia 2020 y crear nuevos empleos. Para conseguir este objetivo, es esencial reformar los mercados de trabajo para que sean más dinámicos e inclusivos, con trabajadores dotados de las capacidades adecuadas, y para que sean más resistentes a los procesos de ajustes económicos y aprovechen todo su potencial de creación de empleo en épocas de crecimiento. Es necesario estimular la contratación mediante una fiscalidad que la incentive, promover y apoyar el trabajo por cuenta propia y las empresas de nueva creación, apostar por sectores innovadores, con alto potencial para generar empleo, mejorar la situación en el mercado de trabajo de los grupos más vulnerables, como los jóvenes y las mujeres, y luchar contra el trabajo informal o no declarado. Pero también es importante señalar que, a pesar del alto nivel de desempleo, cada vez hay más vacantes que no se cubren por falta de personal con las capacidades adecuadas. Hay que cubrir este espacio planificando mejor las necesidades de capacidades de los mercados de trabajo y favorecer la movilidad geográfica.